Madame la Présidente, cette proposition de règlement relative à la réutilisation des eaux usées et traitées, d'origine domestique, industrielle ou agricole, porte sur un sujet majeur et, à nos yeux, pour trois raisons principales.

Il s'agit d'un constat fallacieux qui ne porte pas sur le manque d'eau mais sur l'insuffisance de structures de sa gestion. C'est d'ailleurs pourquoi nous soutenons le projet porté par ce rapport, qui ouvre bien la porte à la gestion de la totalité de la chaîne de l'eau, du stockage, de la distribution et du retraitement. Inutile d'affoler les populations pour proposer un projet qui aurait dû se faire depuis longtemps, dans la foulée des grands travaux du XIXe siècle. La rareté de l'eau pour justifier la disparition des éleveurs et agriculteurs et imposer peu à peu la nourriture artificielle eldorado futur des géants de l'agrochimie et enfin la marchandisation authentique de l'eau qui, devenant un bien rare et donc cher, va pouvoir faire l'objet de toutes les spéculations financières ou politiques.